Jistě je třeba souhlasit s návrhem usnesení v bodech, které vyzývají k zastavení veřejných poprav, zrušení trestu smrti stejně jako k zastavení mučení a k propuštění politických vězňů. Na druhou stranu výzvu k zajištění přístupu k jídlu a k humanitární pomoci pro všechny občany, kteří to potřebují, považuji za pokrytectví. Je totiž notoricky známo, že Severní Korea má dlouhodobě problémy se zajištěním dostatečného množství potravin, a pokud se nemýlím, podobné problémy mají v řadě zemí Afriky a Asie, a přesto podobné výzvy Evropský parlament vůči vládám těchto zemí nepřijímal. To nic nemění na faktu, že je nedostatek potravin a že tento nedostatek je objektivně velkým problémem a způsobuje podvýživu a na ni navazující zdravotní problémy části obyvatel země. Situace je nesporně vážná a já vůbec nejsem přesvědčen o tom, že některá navrhovaná opatření usnesení přinesou významné zlepšení. Kritika vznesená autory, kteří ji prosadili vůči Číně, je klasickou pokryteckou obezličkou, která má ukázat politiku dvojího metru uplatňovanou autory. Ve směru Severní Koreji je výzva k přijímání uprchlíků zeměmi Evropské unie, naopak vůči všem jižním sousedům Evropské unie se aplikuje readmisní dohoda. Pokud právě tohle není metoda dvojích standardů, potom už opravdu nevím, jak tyto pokrytecké formulace nazvat. V celém usnesení není ani náznak snahy o uvolnění napětí a demilitarizaci Korejského poloostrova, to jsou totiž ty potřebné kroky správným směrem.